hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndaráliti frá iðnaðarnefnd nefndin fjallaði um þetta mál það er þrjú hundruð sextugustu og sjöunda mál og fékk á fund sinn fjölda aðila sem taldir eru upp hér í nefndarálitinu í frumvarpinu er lagt til að starfsemi vatnamælinga orkustofnunar færist undir íslenskar orkurannsóknir og að orkustofnun verði veittar heimildir til að krefjast gagna sem varða nýtingu á jarðrænum auðlindum orkuframleiðslu og orkunotkun til að sinna lögboðnu hlutverki sínu við meðferð málsins í nefndinni kom í ljós að starfsmenn vatnamælinga orkustofnunar voru ósáttir við það fyrirkomulag að starfsemin yrði færð undir íslenskar orkurannsóknir í ljósi þessa leggur nefndin til verulegar breytingar á frumvarpinu þess efnis að öll ákvæði önnur en þau sem varða heimild orkustofnunar til gagnaöflunar verði felld brott hlutverk stofnunarinnar er meðal annars að safna gögnum um orkulindir og aðrar jarðrænar auðlindir nýtingu þeirra og orkubúskap landsmanna sem og að safna ýmsum gögnum vegna eftirlits með framkvæmd leyfa sem henni hefur verið falið að annast nefndin leggur áherslu á að ákvæði varðandi úrræði stofnunarinnar við gagnaöflun verði lögfest þar sem misbrestur hefur orðið á því að stofnunin hafi getað aflað þeirra upplýsinga sem nauðsynlegar eru við undirbúning orkuspáa orkuspárnefndar og samantektar um orkunotkun nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem gerð er grein fyrir hér að framan og það

sigríður a þórðardóttir kjartan ólafsson jóhann ársælsson katrín júlíusdóttir arnbjörg sveinsdóttir og sigurjón þórðarson háttvirtir þingmenn